Insbesondere Ziffer 5 Ihres Berichts unterstreicht endlich, dass es heute in der Handelspolitik um Kohärenz mit einer ganzen Reihe von anderen Politikfeldern und auch um Zukunftsfähigkeit geht, und ich teile ausdrücklich Ihre Forderung nach einer grundlegenden Überarbeitung der Handelsstrategie von Kommissar De Gucht. Doch leider fällt der weitaus größere Teil dieses Berichts dann wieder in die alten Denkmuster zurück. Sie wollen EU Interessen durchsetzen, statt Partnerschaften aufzubauen. Sie unterstützen eine aggressive Marktzugangsstrategie der Kommission, durch die das Entwicklungspotenzial anderer Länder geschwächt würde. Sie wollen harte Bandagen einsetzen, um europäischen Unternehmen den Zugang zu Rohstoffen zu sichern, anstatt endlich faire Preise anzubieten und Hilfe beim Aufbau von verarbeitenden Industrien zu leisten. Wir werden gegen dieses alte Denken votieren, denn eine Fortsetzung dieser alten Strategie bedeutet doch vor allem in der Konsequenz morgen und übermorgen eine Verlängerung der Armutsspirale im größeren Teil der Welt. Und das ist kurzsichtig, auch weil es am Ende Europa schaden wird. Wie stellen Sie sich eigentlich das Finale vor, wenn wir den Konkurrenzkampf um die Rohstoffe der Welt mit aggressiven Mitteln auf die Spitze treiben?

2050? Werden alle Staaten der Erde dann eine Rohstoffmanagementstrategie wie Norwegen haben? Konnten verarbeitende Industrien aufgebaut werden? Hat Europa ihnen geholfen, dies umweltschonend zu tun und würdige Arbeitsplätze zu schaffen?